es muy importante esta estrategia de igualdad entre hombres y mujeres y hoy lo es más que nunca, cuando emergen ideologías totalitarias en Europa que —como han hecho siempre—, para acabar con los derechos de todos, comienzan atacando los derechos y libertades de las mujeres. La peor expresión de la desigualdad entre hombres y mujeres es la violencia y la peor expresión de la violencia de género son los asesinatos. Los asesinatos de mujeres no cesan en Europa. Por lo tanto, tenemos que ser claros estamos estancados en el Convenio de Estambul y debido a los seis países que se niegan a ratificarlo.

Por lo tanto, en esta estrategia tenemos que avanzar. Y tenemos que avanzar en dos elementos fundamentales. Uno son los datos ―señora comisaria, no puede ser que en la Unión Europea no dispongamos de datos―, que sepamos las cifras de la realidad de la violencia en la Unión Europea contra las mujeres.

Por lo tanto, según el artículo 11 del Convenio de Estambul, tenemos que avanzar para tener datos homologables que nos digan cuál es la realidad de las cifras de la violencia, para acabar con ella.